Ta rezolucja będzie moim zdaniem jednym zawołaniem Nigdy więcej paktów Ribbentrop Mołotow, nigdy więcej Katynia, nigdy więcej obozów śmierci, zagłady milionów ludzi!

I to powinniśmy mieć w sercach, i dzisiaj też podczas tej debaty szacunek, partnerstwo i zrozumienie. Mój kraj dzisiaj jest w Unii Europejskiej, ale wtedy był krwawą ofiarą dwóch najpotworniejszych totalitaryzmów w dziejach świata. Takie kraje jak Polska wciąż odczuwają skutki wojny i półwiecznej sowieckiej dominacji. Nie wszystko jeszcze zreformowaliśmy, niestety podejmowane przez nas próby nie zawsze są akceptowane.

Ale Europa to nie tylko Unia. I trzeba dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że zbrojny konflikt na Ukrainie powinien być przedmiotem naszej troski.